Azt látjuk, hogy a krízis aláásta sok európai polgár biztonságérzetét, és ez jó táptalaj a szélsőségek erőre kapására, terjedésére egyrészről, másrészről olyan politikai megnyilvánulásoknak is táptalaja lehet, amelyek egy egy etnikai csoportot neveznek meg a biztonság veszélyeztetőjeként, illetőleg akik összekötik a kisebbségeket, migránsokat a bűnözéssel. A francia kormány etnikai alapon kezdte meg a romák kiűzését Franciaországból, és ez elfogadhatatlan. Jó okunk van feltételezni, ahogy azt többen is elmondták, hogy nem ért véget az etnikai adatok gyűjtése a francia csendőrségnél, illetőleg más európai uniós tagállamokban sem. Őszintén reméljük, hogy a Bizottság valóban a szerződések, az Alapjogi Charta őreként lép fel, ha ez beigazolódik és kötelezettségszegési eljárást indít. A rendőrségnek nagy szerepe van a közrend fenntartásában, de megengedhetetlen, hogy az etnikai profilalkotás része legyen a rendőrségi gyakorlatnak. Ez ugyanis aláássa a kisebbségek demokratikus intézményekbe vetett bizalmát és a diszkrimináció alapja lehet. A roma emberek nagy része súlyos szegénységben él Európában és a szegénység mellet diszkrimináció is sújtja őket. Miközben ambiciózus terveink vannak a szegénység elleni harcra vonatkozóan a 2020 as tervben, úgy tűnik inkább a szegények elleni harcot látjuk sok esetben, és ezt mindenképpen meg kell szüntetnünk.